To pierwszy wieloletni plan w Unii Europejskiej stworzony w oparciu o nową wspólną politykę rybołówstwa. Główną dobrą nowością jest tak zwane zarządzanie wielogatunkowe, które bierze pod uwagę interakcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryb. To bardzo dobrze. Wszyscy wiemy, że obecnie istnieje pilna potrzeba biologicznej odbudowy bogactwa Bałtyku i że obecny system musi być efektywny. Zarządzanie musi mieć charakter zrównoważony, oparty na wiarygodnej wiedzy naukowej.